Für mich ist es ganz einfach auch wichtig, nicht nur die innenpolitische Dimension zu sehen, sondern auch die außenpolitische.

Um nicht mehr und nicht weniger ging es hierbei.